Aujourd'hui, je ne fais que constater l'escalade de la violence dans cette région, ainsi qu'une véritable course aux armements et le déploiement d'une rhétorique belliqueuse, notamment de la part de l'Azerbaïdjan. Dès mon retour, j'avais appelé le groupe de Minsk à jouer un rôle plus actif et à multiplier ses efforts pour rapprocher les deux parties, et force est de constater, notamment avec le sommet de Kazan,

Aujourd'hui, je suis au regret de constater que la rhétorique agressive du président Aliev ne fait qu'aggraver la situation. Madame la Haute représentante, je vous rappelle que les trois présidents du groupe de Minsk ont présenté au G8 de Deauville une feuille de route avec, comme l'ont rappelé nos collègues, six principes de base en vue d'un règlement pacifique du conflit. Dès lors, il est temps de passer au stade de la mise en œuvre et je suis convaincu que, sans une participation des représentants du Haut Karabagh, une paix durable est difficile dans cette région. S'agissant de l'Union européenne, elle doit se saisir de la question et intervenir en soutien des efforts diplomatiques du groupe de Minsk, mais également envisager un appui aux populations civiles et une aide aux réfugiés, à l'image de ce que nous avons pu faire pour l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en 2008, puisque notre devoir est de protéger les populations. Les risques d'explosion de ce conflit sont aux portes de l'Europe et nous devons nous saisir de cette question. J'appelle aussi la présidence polonaise, qui a érigé le partenariat oriental en priorité de sa présidence, à jouer un rôle accru dans le Sud Caucase.